Ali ja vas želim pitati nešto zašto ste toliko licemjerni na kraju svog izlaganja i kažete da je ova hala prazna. Vi znate jako dobro koji je danas dan, znate jako dobro da je ova sala često prazna upravo zato što ljudi rade na odborima i rade druge zadatke i poslove. A vi, za razliku od mene, koji sam često u ovoj sali, a ja vas jako, jako rijetko vidim, vi isto koristite ovu govornicu samo zato da biste blatili Europski parlament, a iz njega dobivate svoju plaću.